Die lijkt heel Europa over te nemen van Nederland. Dit lijkt me heel onverstandig. We moeten het nu hebben over de inhoud. Want als we het over de hoogte hebben, nog even één heel simpel cijfer de Nederlandse regering gaat de komende vier jaar haar begroting met tien procent verhogen.

Nee, we moeten het hebben over de inhoud. Wat willen we met die begroting? En dan zegt de Commissie we gaan dertig procent vergroenen. Maar wat betekent dat nou precies? De eerste pijler van landbouw moet 'vergroend' worden. Wat bedoelen we daar precies mee? Inzake energie infrastructuur hebben we het ook over vergroenen. Maar dertig procent is niet vergroenen.

Zal de Commissie dat doen? Ten slotte, de vraag over ITER, u zet het nu buiten de begroting. Maar betekent dit dat er geen extra EU geld meer naar dat project gaat?